Derzeit nutzt man alles Mögliche, um unter dem Titel der Bekämpfung der Gefahr des internationalen Terrorismus in die Bürgerrechte einzugreifen.

Wir sind auf dem Weg zum gläsernen Menschen, es werden Daten verknüpft.

Zumal auch keine Reziprozität vorhanden ist. Europa zahlt wieder drauf, wir ziehen wieder den Kürzeren, es ist keine Reziprozität vorhanden.